Doamna președintă, stimate coleg, sunt de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră, sunt de acord cu ce a spus și doamna comisar nu este o opțiune să ne izolăm ca Uniunea Europeană. Dar mă surprinde că nu ați amintit un lucru pe care nici doamna comisar nu l a amintit. Nu credeți că Uniunea Europeană trebuie să stabilească niște măsuri foarte clare de apărare comercială, pe care nu le avem acum și continuăm dezindustrializarea Uniunii Europene din motivul lipsei unor măsuri de apărare și instrumente de apărare comercială?